Mientras tanto, el número de desahucios sigue siendo insoportable un desahucio cada ocho minutos. Son dos caras del desarrollo económico especulativo sobre el que se ha basado la economía española, un modelo económico que ha depredado nuestro territorio y ha atentado directamente contra los derechos básicos de la población, como el derecho a la vivienda. Mientras, los movimientos sociales autoorganizados, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, llevan años luchando por los derechos sociales más básicos. El Gobierno español siempre ha preferido rescatar bancos antes que familias y ahora quiere vetar incluso que se pueda debatir en sede parlamentaria la iniciativa legislativa presentada por la PAH. Desde Europa queremos mostrar nuestro rechazo al intento de suspender la democracia por parte del Gobierno del PP evitando tan siquiera debatir las propuestas de la PAH, a la que queremos mostrar todo nuestro apoyo desde el Parlamento Europeo.